Je souhaiterais simplement insister sur deux aspects particuliers. Tout d'abord, au niveau de la dimension sociale de cette stratégie, je soutiens pleinement M me Berès dans son interpellation de la Commission, notamment concernant l'établissement d'objectifs chiffrés en matière de réduction de la pauvreté pour cette stratégie qui est, pour moi, une ligne rouge. Par ailleurs, le principe du revenu minimum en Europe, pour atteindre ces objectifs, me semble évident et doit être concrétisé.

Aucun signe n'est actuellement donné par le Conseil ou la Commission quant à une volonté de revoir notre cadre financier pluriannuel pour la période en cours, qui a pourtant montré ses limites. Cependant, si nous ne l'adaptons pas aux nouveaux défis de la stratégie, nous courons collectivement un grand risque. Ni le budget de l'Union européenne car trop limité ni les budgets publics nationaux ne seront capables de lancer les investissements nécessaires pour soutenir les différentes initiatives phares de la stratégie